Nous nous retrouvons aujourd'hui à débattre de la Chine, qui nous pose un véritable problème, effectivement, car elle refuse un certain ordre géopolitique dont l'Union européenne et les États Unis ont longtemps tenu tous les leviers et cet ordre prend fin sous nos yeux. Les pays d'Europe doivent dialoguer avec la Chine, qui est l'un des multiples partenaires du monde de demain, un monde multipolaire. Et je ne vois pas pourquoi l'Union voudrait empêcher certains pays de défendre leurs intérêts dans le cadre d'une coopération approfondie. Mon pays, la France, a toujours eu des relations équilibrées avec la Chine. Il en est ainsi depuis que le général de Gaulle a été le premier à reconnaître la Chine populaire.

Si concurrence déloyale il y a, le protectionnisme et le localisme sont les seules réponses appropriées. Nier cela, c'est basculer dans une logique pernicieuse de choc des civilisations et à ce jeu là, personne ne sortira gagnant.